à englober un certain nombre d'initiatives phares et de perspectives législatives adoptées dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et donc, bien évidemment, si, dans le cadre de cette stratégie, il y a un certain nombre de nouvelles politiques en faveur de la personne handicapée, il faudra voir comment les moyens budgétaires peuvent suivre

En prenant des mesures conformément aux compétences définies par les traités, le Conseil vise simplement à jouer son rôle actif dans la protection des personnes handicapées. Par exemple, il y a dix ans déjà, le Conseil avait adopté une directive interdisant la discrimination notamment des personnes handicapées dans le domaine de l'emploi. Le Conseil compte évidemment continuer à jouer son rôle en la matière.